forseti það er auðvitað rétt hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að ályktun fjórtán hundruð fjörutíu og eitt var óbeint lögð til grundvallar hún var haldreipi sem menn héldu að þeir hefðu hins vegar hafa verið færð mjög gild rök fyrir því af sérfræðingum í alþjóðalögum og alþjóðarétti að hún hafi ekki nægt og síður en svo það má vera að menn séu enn að deila um það einhvers staðar en í mínum huga nægði hún aldrei og er einmitt ágætis lexía í því hvernig eigi ekki að standa að svona hlutum hvað varðar samskiptin við ísrael þá höfum við alla tíð jafnaðarmenn og aðrir á íslandi átt ágæt samskipti við stjórnvöld í ísrael og það sama má segja um stjórn palestínumanna nú á síðari árum ágæt samskipti og það höfum við í samfylkingunni átt líka lengi og vel spurningin er svo sem við stöndum frammi fyrir þegar sendiherra ísraels kemur í sína ferð til íslands og hefur auðvitað gert það áður til að tala máli stjórnvalda þar eins og allir gátu heyrt í viðtali við hana í fjölmiðlum hvort við tökum þeim ræðum og þeim rökum þegjandi og hljóðalaust eins og einhvern tíma hefur verið gert eða hvort við mætum þeim með einhverjum hætti sumir stjórnmálamenn ákváðu að sýna vanþóknun sína og framferði ísraelsstjórnar með því að eiga ekki fund með sendiherranum við ákváðum að eiga fund með sendiherranum og koma skilaboðum þingflokks samfylkingarinnar mjög skýrt til skila við hana og það tókst það mál vel vera að það hafi kannski ekki verið diplómatískt kórrétt en hins vegar komust skilaboð okkar og skoðun okkar á framfæri ísraelsstjórnar mjög skýrt til skila til sendiherrans og við vonum að hún fari með þau alla leið til tel aviv